Ich möchte den Dank an die Berichterstatterin, Frau Serracchiani, richten, die wirklich in Angriff und Verteidigung so meisterlich gespielt hat wie der neue und alte Europameister im Fußball.

Von Seiten der EVP Fraktion war unser Fokus immer darauf gerichtet, dass wir einen starken Regulierer in den einzelnen Mitgliedstaaten haben, der unabhängig arbeitet, der eine gute materielltechnische Basis und eine vernünftige personelle Ausstattung hat, und der auch Entscheidungen treffen kann. Diese regulatory bodies müssen in einem Netzwerk zusammenarbeiten können, denn wir wollen einen gemeinsamen europäischen Eisenbahnmarkt haben. Da brauchen wir auch einen Ansprechpartner in der Kommission.

Klare und für alle transparent nachvollziehbare Kostenkalkulation Wie teuer ist ein Kilometer auf der Trasse?